Herr Präsident! Am 28. Februar dieses Jahres ging dem Präsidenten dieses Parlaments der Bericht des OLAF Überwachungsausschusses zu den Ermittlungen im Fall Dalli zu.

Ich möchte dagegen ausdrücklich protestieren! Artikel 6 des Abgeordnetenstatuts sagt klar, dass alle Dokumente im Haus für alle Mitglieder zur Verfügung zu stehen haben, abgesehen von persönlichen Daten oder Abrechnungen. Der Überwachungsausschuss macht in seinem Anschreiben ausdrücklich darauf aufmerksam, dass alle persönlichen Daten aus dem Bericht, den er geschickt hat, entfernt sind. In diesem Bericht werden wir auf schwere Verstöße während der Ermittlungen zum Fall Dalli aufmerksam gemacht, unter anderem auch auf Grundrechtsverstöße.

Auch dies ist Teil des Berichts. Außerdem wurden Zeugen aufgefordert, uns gegenüber falsche Versionen der Geschehnisse abzugeben. Es ist an der Zeit, dass wir Zugang zu diesem Bericht bekommen.